Signora Presidente, onorevoli colleghi, a fare richiesta di alloggi sociali in Europa è una fascia di popolazione sempre più ampia, che si estende anche a cittadini con redditi medi la crisi ha cambiato i profili sociofamiliari dei richiedenti

L'alloggio è un bene di prima necessità e rappresenta un diritto che non può essere negato occorrono risposte immediate, il perdurare della crisi economica e sociale ha dimostrato che il mercato da solo non è in grado di rispondere all'esigenza di abitazione economicamente accessibile, in particolare

È urgente che la Commissione europea definisca un quadro d'azione per gli alloggi sociali dando la possibilità agli Stati membri di ricorrere ai fondi strutturali, sia per la nuova edilizia popolare sia per tutelare quella esistente.